Monsieur le Président, je me réjouis de l'accord sur le Fonds européen de développement et j'en félicite nos rapporteurs. Ce fonds vise à soutenir, à long terme, le développement économique et social des pays africains et du voisinage oriental en vue de lutter contre les causes de la crise migratoire que nous connaissons depuis plus de deux ans, notamment l'émigration économique illégale. Si ce nouveau fonds vient s'ajouter à la galaxie d'instruments gravitant autour du budget européen, j'ose espérer que la Commission, sous le contrôle du Parlement, saura en assurer la cohérence, la transparence et l'efficacité et saura s'assurer que les institutions financières partenaires servent fidèlement nos règles et nos objectifs politiques, tout spécialement en matière de lutte contre les paradis fiscaux. Pour que ce fonds soit un succès, il est donc indispensable qu'il s'inscrive dans une vision et une stratégie politique claires. Je compte beaucoup sur la haute représentante, Mme Mogherini, ainsi que sur les commissaires Hahn et Mimica pour formuler cette vision et porter cette stratégie. Il ne suffit pas de se doter d'un instrument supplémentaire l'heure est venue d'exprimer une ambition et de construire un discours qui parle aux citoyens européens, des citoyens qui appellent de leurs vœux une Europe qui les protège.